Ante la crisis hay que fomentar el crecimiento económico e impulsar el mercado laboral 23 millones de PYME nos contemplan, son la columna vertebral económica, como decía el Comisario, motor de creación de empleo. Hay un compromiso para que antes de junio haya más crédito y menos burocracia. Y estamos ante la puerta del nuevo Consejo a finales de mayo. Le pregunto al Consejo ¿qué se ha hecho para movilizar los Fondos Estructurales, para asegurar un mejor acceso de las PYME al crédito?